W przedmiotowym sprawozdaniu udało się wypracować wyważone stanowisko, przeanalizować najlepsze praktyki z całej Europy, a przede wszystkim wdrożyć je do unijnego systemu znaków towarowych. Pragnę zwrócić uwagę na rosnące znaczenie handlu internetowego, co jeszcze bardziej przekłada się na konieczność zapewnienia ochrony marek produktów.

Oczekuję równocześnie dalszego uproszczenia procedur administracyjnych oraz systematycznego ograniczania rozbieżności przepisów.